Il convient de redire que l'ensemble des crédits qui ont été adoptés par le Conseil se font en fonction de l'exécution du budget de 2010, et que, pour l'ensemble des lignes, effectivement, un certain nombre de possibilités d'amendements par les lettres rectificatives ont été prévues dans le cadre de l'exécution du budget de

Les marges pour avoir des majorités complémentaires ou autres, sont quasi inexistantes.

La rubrique 1b a souvent été évoquée. Je rappelle que le Conseil s'est engagé, dans le cadre d'une déclaration, à faire en sorte d'évaluer l'évolution de l'exécution du budget 1b, raison pour laquelle nous voulons vraiment nous coller et être présents par rapport à cette réalité et cette exécution.

et ne seront même pas à hauteur de ce que le Conseil propose aujourd'hui. On doit donc être bien conscients de l'ensemble de ces éléments pour faire en sorte que cette première procédure budget 2011 Lisbonne soit un succès, que nous obtiendrons ensemble.